Promjene ljudskog ponašanja vidljive su u svim sferama života pa tako, između ostaloga, danas drukčije obavljamo kupovinu u odnosu na vrijeme prije interneta. Rastom udjela online trgovine broj prijevara se drastično povećao, a u novim je okolnostima učinkovita zaštita prava potrošača postala priličan izazov.

Posebnu pozornost treba posvetiti proizvodima iz trećih zemalja koji su često neusklađeni sa zakonodavstvom Unije. Pritom valja voditi računa o ravnoteži između zaštite interesa i prava potrošača s jedne strane i očuvanja prednosti poput brzine, manjih troškova i jednostavnosti elektronične trgovine s druge strane.